Señor presidente, señora Mogherini, como venezolano y como español, es con profundo sentimiento que les hablo. El pasado 4 de julio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe sobre las violaciones a los derechos de los venezolanos. Confirmó la persecución, las torturas, los asesinatos como una política de Estado, tal como lo denunció la oposición democrática venezolana, a quienes este Parlamento reconoció con el Premio Sájarov en 2017. La legítima Asamblea Nacional de Venezuela sostiene que esta crisis debe resolverse por la vía del diálogo. Como coordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos, agradezco al empeño puesto por este proyecto de Resolución para que se produzcan unas elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables, bajo la observación internacional bien reconocida. En línea con la Resolución del día 28 de marzo aprobada por este Parlamento, instamos al Grupo de Contacto a colaborar con el Grupo de Lima, con todas las acciones que conduzcan a estas elecciones. Este es el único camino para la democratización de Venezuela. Pido a todos los grupos políticos democráticos que apoyen esta Resolución. Su único propósito es lograr que cesen las persecuciones sistemáticas, la represión, la violencia y las violaciones a los derechos humanos y el éxodo masivo de Venezuela.